Dzisiejsza wymiana opinii wskazuje, że debata na temat regulacji prawnych dotyczących klonowania zwierząt będzie trudna.

Dlatego bądźmy w tych sprawach ostrożni.